Domnule președinte, domnule comisar Šemeta, dragi colegi, programul Hercule III va finanța cumpărarea de echipamente și acțiuni concrete pentru combaterea contrabandei cu țigări și cu alte mărfuri, pentru combaterea contrafacerii și a fraudei. Numai în 2011, statele membre au pierdut venituri fiscale de peste 11 miliarde de euro din cauza contrabandei cu țigări.

Metodele de contrabandă evoluează rapid și apar noi moduri de operare. De exemplu, în 2012, echipajul unui avion cargo rusesc a introdus prin contrabandă în Finlanda circa 4 milioane de țigări. Au făcut asta prin zborurile săptămânale către Finlanda. Sau, în iulie 2012, autoritățile slovace au descoperit un tunel de contrabandă construit din Uzhgorod, Ucraina, până pe teritoriul slovac. Fondurile care se vor aloca prin Hercule III, regulamentul pe care mâine îl vom vota și, sper, adopta, sunt destinate pentru cumpărarea de echipamente de scanare, în vederea identificării mărfurilor de contrabandă în camioane, în TIR uri

cumpărarea de echipamente de supraveghere electronică și pentru comunicații criptate.

În 2013, nouă proiecte din România au primit finanțare prin Hercule II pentru cumpărarea de sisteme de recunoaștere automată a plăcuțelor de înmatriculare, necesare Poliției pentru depistarea și urmărirea vehiculelor suspectate a fi implicate în activități ilegale, pentru dresarea și transportul câinilor de serviciu, pentru achiziționarea de echipamente pentru detectarea documentelor false sau falsificate și pentru cumpărarea de echipamente de localizare și urmărire. Hercule III are un buget de peste 104 milioane de euro și este a treia generație din programul Hercule. În calitate de raportor, scopul meu a fost să mă asigur că Hercule III elimină punctele slabe constatate în implementarea programului Hercule II.

în gestionarea programului, pentru că vrem să știm ce fac concret statele membre cu acești bani cooperarea și coordonarea între statele membre, OLAF și Comisie. Cel puțin 75 din bugetul programului Hercule III va fi investit pentru asistență tehnică, adică pentru cumpărarea echipamentelor adecvate și moderne. Vreau să vă spun că un astfel de echipament este scump.

O altă chestiune importantă rata de cofinanțare din partea Comisiei Europene este menținută la un maximum de 80 din costurile eligibile. Pentru statele membre care au un risc ridicat de contrabandă, rata de cofinanțare merge până la 90. Conform analizei anuale a riscului Frontex 2013, nivelul de contrabandă cu țigări și contrafacere este mai mare în statele membre care au frontieră terestră sau maritimă cu Ucraina, Federația Rusă și Belarus. Este crucial să apărăm aceste state membre, care nu își pot permite suficiente resurse pentru că, în final, toate statele membre beneficiază de această măsură. E de prisos să mai spun că, odată intrate în Uniunea Europeană, într un stat membru al Uniunii, produsele de contrabandă ajung în toate statele Uniunii. De aceea, este interesul tuturor statelor Uniunii, chiar dacă nu sunt la granița Uniunii, să contribuie financiar pentru a asigura protecția granițelor Uniunii Europene împotriva contrabandei. În final, vreau să mulțumesc președințiilor irlandeză și lituaniană, sub care am negociat și am purtat trilogul, să mulțumesc raportorilor din celelalte grupuri, să mulțumesc Comisiei Europene, chiar și OLAF, cu care am avut numeroase dispute, dar am ajuns la un consens, pentru finalizarea acestui regulament.